Herr Präsident, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Für ein Land, das eine europäische Perspektive haben möchte, ist die Entwicklung glaubwürdiger und tatsächlich angewandter Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und die Wahrung der Menschenrechte Bedingung.

Das kann man aber nicht nur durch formale Reformen beseitigen, sondern es muss auch der Wille, die Bereitschaft der Anwendung dahinterstehen, die Bereitschaft, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu leben und daraus die Konsequenzen zu ziehen. Das könnte man heute schon.

es werden keine Dinge vernünftig umgesetzt, sondern man hat den Eindruck, es wird auf Zeitgewinn gearbeitet. Auch die Verschiebung der Sitzung des Berufungsgerichts scheint mir ein solcher Fall zu sein, um Zeit zu gewinnen, um auf diese Art und Weise letztlich den Oppositionspolitikern die Möglichkeit zu nehmen, an den nächsten Wahlen teilzunehmen. Das ist der entscheidende Punkt. Freie und faire Wahlen kann es nur geben, wenn die Führung der Opposition unter gleichen Bedingungen an den Wahlen teilnehmen kann.

Ukraine bestimmte Voraussetzungen dafür schafft.

tun nun liegt der Ball im Garten der ukrainischen Regierung.